Le mutilazioni genitali femminili sono tutt'altro che una pratica riconducibile a motivi di salute, come qualcuno dice, ma al contrario possono avere spesso effetti terribili sulla salute e sul benessere anche psichico delle bambine che le subiscono.

Ritengo fondamentale il richiamo ad uno sforzo congiunto tra Commissione e Stati membri, perché questa pratica barbara abbia fine, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza di genere. Dobbiamo impegnarci, oltre che per porre fine a questa pratica tribale, ancora oggi in uso anche in paesi evoluti, per dare un efficace sostegno alle vittime e per agevolare quel cambiamento culturale che ci compete tra i nostri compiti, necessario perché non si debba più parlare di MGF.